Dit verslag is belangrijk. Zoals we in het Nederlands zeggen meten is weten, dat geeft de basis voor verder besluit.

We weten al lang wat we moeten doen. We zullen tijdelijk moeten stoppen met het vissen op blauwvintonijn. Ik ben persoonlijk getuige geweest van het debacle in maart van CITES. Een verdeelde Europese Unie heeft daar totaal geen invloed kunnen uitoefenen op het eindresultaat. Onder leiding van Japan heeft de wereld daar besloten om geen handelsverbod op blauwvintonijn in te stellen.

En is de Commissie bereid om op hele korte termijn tot dat standpunt te komen? Zo maken we niet dezelfde fout maken als bij CITES, dat we pas op het allerlaatste moment een standpunt hebben en niet meer in staat zijn om de rest van de wereld van ons standpunt te overtuigen. Dus een hele concrete vraag aan de commissaris wanneer komt u met het standpunt voor de ICCAT vergadering? Zal dat een 0 quotum zijn en gaat u dan ook een sterke lobby binnen de wereld starten om dat 0 quotum voor elkaar te krijgen?